Panie Ministrze! Panie Komisarzu! Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką Unia Europejska może zrobić dla energetyki w Europie jest prawdziwa konkurencja na wspólnym rynku. Ta konkurencja będzie oddziaływała na obniżanie cen tak dla odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych. To z kolei przełoży się na rentowność, na konkurencyjność naszej gospodarki. Prawdziwa liberalizacja może też podnieść bezpieczeństwo energetyczne tam, gdzie jest ono zagrożone przez zbyt dominującą, a czasem monopolistyczną wręcz pozycję dostawców. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Europie środkowej, która wciąż jest zbyt głęboko zależna od rosyjskiego Gazpromu. Aby rynek i konkurencja mogły oddziaływać, mogły swobodnie działać, potrzebne jest zaufanie i gwarancje dla uczciwych praktyk. W związku z rozwojem hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu, także transgranicznego rynku tych produktów, potrzebna jest lepsza koordynacja narodowych działań monitorujących i kontrolnych, które wraz z wejściem w życie rozporządzenia REMIT będzie możliwe. Parlament poprawił propozycję Komisji Europejskiej.

Uściśliliśmy zasady wydawania aktów delegowanych. Wprowadziliśmy lepsze gwarancje dla poufności danych, które będą przekazywane przez strony agencji ACER. Proponujemy w końcu rozszerzenie działań kontrolnych na kontrakty pochodne z rynku handlu emisjami CO 2 który w najbliższych latach z całą pewnością będzie się niezwykle dynamicznie rozwijał. To wszystko są powody, dla których w najbliższych latach z pewnością nie unikniemy dyskusji na temat lepszego wsparcia finansowego dla agencji ACER.